Eno roko tako, da ne bomo šli niti v delitev časa, Vojko, izvolite. Hvala za besedo. Res ne bom dolg, ampak mislim, da iz razlage državnega sekretarja je bilo razvidno, da imamo mi krasno možnost s tem, ko sicer po naših pojmih, naših prepričanjih, pojem mojem lastnem, so te dopolnitve SPIZ za sorazmerno, pozno prihajajo pred naš, parlament, ampak do tega je zdaj še kratek čas , imamo pred sabo še to Ekonomsko-, socialni svet, to usklajevanje in da se lotimo zadeve na pravi način . Očitki, da smo pa, imamo pač različne mišljenje in različne poglede . Očitki pa, da smo mi v tem novem sklicu, trdosrčni, nikakršni, me pa malo bolijo, kot nekateri so že v petem mandatu in, in preteklosti ni bilo nič boljše, kakor je sedaj. Zato počakajmo še ta dober mesec in gremo usklajeno in skladno naprej in popravimo te krivice in jaz sem za to. Hvala lepa. Hvala lepa. Zaključujem splošno ...